Consider că respectarea independenței justiției, norma fundamentală împărtășită de Uniunea Europeană și Brazilia, trebuie să primeze asupra oricăror altor considerente. Sunt convinsă că relațiile excelente dintre cele două părți atât în plan economic, cât și politic, vor fi dublate de o cooperare la fel de bună și în materie judiciară, astfel încât Cesare Battisti, condamnat la închisoare pe viață pentru patru crime și alte infracțiuni, să își ispășească pedeapsa conform legislației căreia i se supune. Între Italia și Brazilia există un tratat bilateral privind extrădarea. Drept urmare, este esențial să adresăm un apel părții braziliene la respectarea acestui acord.